Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione ha svolto una relazione dettagliatissima su tutte le cose non importanti o non così importanti, come l'evidenza dei casi, dei problemi che questo dibattito ha dimostrato. E sul problema veramente importante e cioè la riforma di Dublino è di una vaghezza sconcertante. Ci dicono speriamo fine anno, forse il prossimo, sicuramente prima della fine di questa legislatura europea, non ne sono troppo convinto. Continuate a non riformare Dublino, che è uno dei punti fondamentali, che è un accordo che la stessa Commissione riconosce essere superato, quindi è una presa in giro di coloro che invece seriamente hanno denunciato da una parte o dall'altra. Noi abbiamo denunciato le storture di questa falsa solidarietà e forse l'episodio di questo comune, di questo sindaco italiano è una conferma. Quello che vi posso dire è che la tragedia di Lampedusa oggi non si ripeterebbe per merito di una decisione coraggiosa del governo italiano, che è quella di bloccare e i porti e quindi di mettere una barriera nei confronti delle organizzazioni criminali che hanno sfruttato, con il commercio di carne umana, i poveri del mondo.